La nouvelle révision constitutionnelle renforce encore ce pouvoir et ce régime autoritaire, qui élimine tout opposant politique et menace au quotidien sa population. La commission d'enquête des Nations unies a ainsi dénoncé un accroissement des violences, des arrestations arbitraires, des tortures et des discours haineux.

Par conséquent, nous demandons à la Commission et au Service européen pour l'action extérieure de poursuivre les pressions à l'égard du gouvernement burundais, ainsi que de maintenir l'aide humanitaire à l'égard des populations internes et externes du pays aujourd'hui, de travailler avec l'Union africaine et la Communauté d'Afrique de l'Est afin de soutenir cette stratégie, d'exiger la libération des prisonniers politiques, d'exiger la poursuite judiciaire et d'éviter que le financement des missions de maintien de la paix ne finance le gouvernement actuel du Burundi.